Si me permite, me gustaría empezar agradeciendo el trabajo que han realizado todos los ponentes alternativos y los ponentes de opinión con sus aportaciones a este informe. Existen tres razones fundamentales por las que los instrumentos financieros innovadores son una herramienta imprescindible para contribuir a retomar el camino de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo En primer lugar, porque desde mediados de los años noventa, la inversión pública ha ido disminuyendo de forma constante en la Unión Europea y, además, esta tendencia se ha agravado con el estallido de la crisis financiera en 2008. En segundo lugar, porque los promotores de proyectos y las PYME se están enfrentando a un mercado cada vez más restrictivo y no tienen acceso al crédito ni a los mercados de capitales.

Gracias al apoyo financiero proporcionado por estos instrumentos, ayudaremos a incrementar el volumen de inversiones en proyectos que consideramos estratégicos para el desarrollo de la Unión Europea y que, de otro modo, por fallos de mercado o por situaciones de inversión subóptimas, no habrían conseguido tal financiación. Además, la aplicación de instrumentos financieros contribuirá a poner las finanzas al servicio de la economía real y en beneficio de proyectos con valor añadido europeo. La Unión Europea ya viene utilizando estos instrumentos desde el año 2000 y, con la experiencia adquirida desde entonces y las evaluaciones que tenemos, podemos mejorar el diseño para el futuro. Creemos que hay que restringir el número de instrumentos y ampliar su ámbito de aplicación de esta manera, vamos a mejorar su visibilidad para los actores, ampliaremos la masa crítica y diversificaremos el riesgo gracias al enfoque de cartera.

Además, necesitamos un marco jurídico más sencillo, claro y transparente, que no agrave la carga administrativa de los intermediarios y beneficiarios y que resulte atractivo para los inversores públicos y privados. Otro requisito que consideramos fundamental es que estos instrumentos sean flexibles y que, por lo tanto, tengan capacidad de adaptarse a los cambios rápidamente. Por eso, pedimos que la Autoridad Presupuestaria, es decir, el Parlamento y el Consejo, tenga la posibilidad de modificar el montante destinado a cada instrumento en función de las necesidades y de su utilización. En líneas generales, creo que podemos decir que tanto el Parlamento como la Comisión estamos de acuerdo en la importancia de los instrumentos financieros y en las características que tienen que tener, pero nosotros creemos que la propuesta no responde a todas las necesidades estos instrumentos van a tener un efecto muy positivo pero, lamentablemente, a corto y a medio plazo, y necesitamos buscar una respuesta a largo plazo. Sabemos que existe un ahorro masivo que busca productos financieros seguros y fiables para invertir. Necesitamos ser capaces de movilizar ese ahorro para poder financiar proyectos a medio y largo plazo que generen un desarrollo sostenible en la Unión Europea. Por eso, en este informe, le pido a la Comisión que trabaje en propuestas que puedan conectar ese ahorro con esas necesidades de inversión, y le pido también que trabaje sobre un entorno jurídico reglamentario propicio para su desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a las normas sobre inversiones a largo plazo en el marco de las normas prudenciales

No sé si, en su intervención, el Comisario Lewandowski nos puede adelantar ya algo sobre los trabajos de la Comisión a este respecto, pero seguro que, durante el debate, se planteará esta idea.